virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um eigendastefnu fyrir landsvirkjun fyrir hönd þingflokks bjartrar framtíðar í frumvarpinu er lagt til að sett verði í lög ákvæði þess efnis að samin verði eigendastefna ríkisins vegna eignarhalds þess á landsvirkjun og það er lagt til að ráðherra leggi á fjögurra ára fresti fram á alþingi tillögu til þingsályktunar um þessa eigendastefnu

eitthvert mikilvægasta fyrirtæki íslensks samfélags og er í eigu ríkisins

sem þar eru teknar hafa mikil áhrif hér á landi og hafa stundum verið æði umdeild mikilvægt er að um fyrirtækið og um framkvæmdir á vegum þess ríki sem mest sátt slíkri sátt er einna helst hægt að ná með opinni umræðu gerð opinberrar eigendastefnu yrði vettvangur slíkrar umræðu flutningsmenn eru að mestu ánægðir með þær áherslur sem einkennt hefur stefnu og störf landsvirkjunar á undanförnum árum áhersla hefur verið lögð á upplýsingagjöf til almennings og samræðu við hann yfirstjórn fyrirtækisins hefur með opnu og augljósu móti látið fyrirætlanir sínar í ljós og skoðanir sínar hvað varðar áherslu í rekstri og uppbyggingu sú áherslubreyting hefur meðal annars orðið að forsvarsmenn fyrirtækisins hafa í málflutningi sínum lagt áberandi meiri áherslu á að mikilvægt sé að orkuauðlindir skapi meiri beinan arð til eigenda fyrirtækisins þjóðarinnar heldur en raunin hefur verið það mat flutningsmanna að það væri mjög til bóta að slík áherslubreyting væri jafnframt rædd markvisst hér á þinginu og studd með opinberri eigendastefnu þetta er algjört lykilatriði með skýrri stefnumörkun eigenda eru markmið hlutverk og ábyrgð skýrð auk þess sem þáttur þeirra í ákvörðunum um mikilvæg málefni og grundvallar stefnumörkun er tryggður það má því segja að tilgangur eigendastefnu sé að tryggja lýðræðislega gagnsæja og faglega stjórnun viðkomandi fyrirtækis í ríkiseigu mikilvægt er að eigendastefnan sé aðgengileg almenningi og fjölmiðlum þegar kemur að því að setja saman eigendastefnu vakna margar spurningar og hafa þarf í huga ýmis sjónarmið almennt séð er það lykilatriði í hugum margra þegar kemur að virkjanastefnu að fyrir liggi

svo sem beinum arði virkjanir séu að skila skili þær litlum ávinningi er þeim mun minni ástæða til þess að ráðast í gerð þeirra liggi hins vegar fyrir raunhæf stefna um að ná sem mestum arði og ávinningi af orkusölu til iðnaðar getur það haft mótandi áhrif á viðhorf mjög margra til virkjana skýr stefna hvað þetta varðar er því lykilatriði það getur líka skipt sköpum í hinni mikilvægu umræðu um náttúruvernd og virkjanir að skoðað sé hvernig landsvirkjun getur hámarkað arð af þeirri orkuframleiðslu sem þegar á sér stað nú þegar eru uppi hugmyndir um þetta innan landsvirkjunar til dæmis með að stækka þar túrbínu í þeim virkjunum sem fyrir eru skýr stefna sem landsvirkjun sjálf hefur raunar markað um að afla meiri tekna af núverandi orkuframleiðslu getur hugsanlega minnkað þörfina á því að ráðist sé í umfangsmiklar og umdeildar virkjanaframkvæmdir víða um land í framtíðinni allt þetta þarf að ræða grundvallarspurningarnar eru þessar hvers vegna viljum við virkja hvað viljum við fá út úr orkuauðlindunum okkar hvernig á landsvirkjun sem stærsti orkuframleiðandi landsins að haga stefnu sinni og áherslu verð á orku yrði væntanlega líka til umræðu við gerð eigendastefnunnar ef stefnan yrði sú að hámarka arðinn af orkusölu til dæmis með sölu á svokallaðri stýranlegri orku eða sem hefur verið kallað umfram orka til útlanda í gegnum sæstreng er líklegt að eigandi fyrirtækisins þjóðin mundi vilja árétta þá stefnu sem leynt og ljóst hefur verið fylgt hingað til að verð til almennings haldist lágt þá gæti einnig komið til álita að taka á vanda svokallaðra kaldra svæða með eigendastefnu með því að kveða þá á um að einhvers konar fyrirkomulagi skuli komið á þar sem aðstöðumunur væri jafnaður eftir landsvæðum hvaða stefna er mörkuð varðandi landsvirkjun hefur þannig úrslitaþýðingu fyrir kjör og lífsgæði fjölda fólks ekki einasta skiptir orkuverð þar lykilmáli heldur einnig hvaða væntingar hið opinbera hefur til arðgreiðslna frá fyrirtækinu takist að skapa meiri arð á orkusölunni án þess að hækka verð til almennings svo dæmi sé tekið um stefnumörkun sem gæti orðið ofan á er ljóst að umtalsverðir fjármunir mundu þar með renna árlega í ríkissjóð spurningin til grundvallar eigendastefnunni yrði þá þessi væri meiri arður eftirsóknarverður í hvað væri hægt að nota féð er önnur stefna til dæmis sú að selja orkuna á lágu verði til að laða að stóra staðbundna vinnuveitendur eins og álframleiðendur er hún betri þetta eru allt spurningar sem við þurfum að svara hér á alþingi aðgerðir landsvirkjunar hvað varðar orkuframleiðslu hefur vitaskuld gríðarmikla þýðingu fyrir umhverfismál hvaða stefna þjóðin setur sér varðandi náttúruvernd og virkjanaframkvæmdir eru að mestu viðfangsefni rammaáætlunar um virkjun og vernd flutningsmenn leggja þunga áherslu á að fyllsta samræmis sé gætt milli eigendastefnunnar og þeirrar áætlunar og að sjálfbær auðlindanotkun í sem mestri sátt við umhverfið og náttúru sé ætíð höfð að markmiði þess má að lokum geta að reykjavíkurborg hefur sett sér eigendastefnu varðandi eignarhlut sinn í orkuveitu reykjavíkur nærtækt væri að líta til reynslunnar af þeirri vinnu þegar gerð verður eigendastefna fyrir landsvirkjun enda